Wie oft wurde den Menschen versprochen, sie aus schwierigen sozialen Lagen, aus Armut und Ausgrenzung herauszuführen! Seit 2006 gibt es konkrete Hilfe den Europäischen Globalisierungsfonds, der Entlassene darin unterstützt, wieder einen Job zu finden.

Laufzeit maximal 12 Monate.

Der Fonds wird wirksam bei 500 Arbeitnehmern, die Laufzeit der EGF Projekte wurde auf 24 Monate ausgeweitet zu Recht und der Höchstsatz der Kofinanzierung von 50 auf 65 angehoben, alles gültig bis Ende dieses Jahres. Da sich die Arbeitsmärkte in vielen Mitgliedstaaten noch nicht erholt haben, wollen wir den Zeitraum bis Ende 2013 verlängern nicht etwa für Feuerwehreinsätze, sondern für Nachhaltigkeit. Der EGF unterstützt ausschließlich die Beschäftigten und nicht die Unternehmen, wie oft fehlinterpretiert wird. Den Arbeitnehmern wird geholfen durch Wiedereingliederung in die Berufe, durch Umschulung, durch Fortbildung ich nenne das einen europäischen Mehrwert. Eines aber ist nicht akzeptabel dass für den EGF ständig Gelder aus dem ESF genommen werden, dem Europäischen Sozialfonds, denn der ist unersetzlich für die Existenzsicherung von lokalen Beschäftigungsgesellschaften, für den Kampf gegen Schulabbruch, das Erreichen von Abschlüssen und Qualifikationen. Sorgen wir dafür, dass ESF und EGF nicht gegeneinander ausgespielt werden!